heyrir hann ekki nema annað hvort orð sem ég segi ég minntist á íraksmálið hér áðan ég talaði um að það væri orðin sagnfræði að tala um þær ástæður sem lágu til innrásarinnar í írak en eins og háttvirtur þingmaður man þá var því trúað á þeim tíma að

ljóst er auðvitað að það var mikil ógnarstjórn í írak á þeim tíma það hefur verið upplýst um fjöldagrafir barna og þjóðflokkar hafa þar verið drepnir og þar fram eftir götunum og alveg ástæðulaust að reyna að fegra þá mynd sem ríkti í innanríkismálum íraka á þeim tíma háttvirtur þingmaður ingibjörg sólrún gísladóttir var að tala um mannöryggi hér áðan það má auðvitað líta svo á við séum að hugsa um mannöryggi þegar við erum að velta því fyrir okkur

reynum að beita áhrifum okkar til þess að friður og öryggi komist á í írak eins og allar þjóðir heims tala um það er kjarni málsins hins vegar er ýmis önnur vá uppi í þessum heimshluta sem líka er ástæða til að ræða en tími minn er nú búinn í þetta skipti